Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta presentataci dalla Commissione europea per un taglio del 5 circa dei pagamenti diretti agli agricoltori si fondava sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013. Tuttavia la procedura per l'elaborazione del prossimo quadro finanziario pluriennale non è affatto conclusa, restano evidenti forti divergenze di opinione tra Parlamento e Consiglio che non possono dare per scontato il consenso finale di quest'Aula. Perciò, non possiamo accettare che la proposta della Commissione si basi su un accordo che è del tutto interno al Consiglio, che non tiene conto delle reiterate prese di posizione del Parlamento. Abbiamo ritenuto più valido basare il calcolo per le domande di aiuto presentate relativamente all'anno 2013 sui massimali presentati dalla Commissione nella sua proposta originaria del 2011 sul quadro finanziario pluriennale, così potremo garantire agli agricoltori europei un taglio ai pagamenti diretti ben inferiore a quello prospettato dalla Commissione, che a questo punto ci auguriamo voglia tener conto del